den Kommissar wechselt und wir dadurch überhaupt keine ordentliche Antwort der Europäischen Kommission auf unsere Frage bekommen können. Meine Frage ist Teilen Sie diese Meinung?